La ayuda humanitaria está indisolublemente unida a la política exterior y, desde luego, a la política de desarrollo. Por eso, la Cumbre Humanitaria Mundial de mayo debe tener el más alto perfil de representación política internacional, no solo de la Unión Europea sino del mundo entero, porque es la primera y porque se celebrará en Estambul, en Turquía, un lugar simbólico que encarna tanto los problemas como las soluciones ante la situación desesperada que viven los refugiados en las fronteras de Europa y en Europa misma. Esta situación ha demostrado que la ayuda humanitaria es un instrumento político de primer orden, y como tal debemos afrontarlo y utilizarlo desde la eficiencia y desde la adecuación a los problemas, que han cambiado en el mundo en que vivimos. Nuestro papel en la Cumbre, como donantes líderes en el mundo, debe ser el de influir en el resultado para que el consenso obtenido incorpore principios humanitarios esenciales la lucha contra la impunidad, poner la protección, en especial de las mujeres, en el centro de la ayuda humanitaria y el cumplimiento del marco legal internacional. Porque, no nos olvidemos, mientras nuestros propios Estados miembros no respeten la legalidad europea e internacional, nuestra acción en el exterior se verá muy limitada. Sabemos que la actual respuesta humanitaria se enfrenta a una constante erosión del respeto de la legislación internacional. Y, por eso, incluidos los civiles, los trabajadores humanitarios, que a menudo se desplazan a lugares a los que muy pocos irían, deben convertirse, cada vez más, en objeto de nuestra protección y de nuestro trabajo. La Unión Europea tiene la responsabilidad y dispone del impulso necesario para asumir un papel de liderazgo en la búsqueda de formas más eficientes de satisfacer las necesidades de las personas afectadas por conflictos y catástrofes. La Unión Europea debe contemplar la posibilidad de impulsar un consenso mundial en materia de acción humanitaria que tenga en cuenta la diversidad de los problemas que afronta y aprovechar todas las funciones que tiene a su disposición.